Și rapoartele prezentate, și intervenția Comisiei sunt însă contrazise, pe alocuri, de realitatea dramatică din statele membre. Odată șomerii ieșiți din plată, din ajutor, cel puțin în cazul României, dispar și ca statistică, și ca preocupare a guvernului. Ei nu mai există în pachetul de frământări, de îngrijorări, de preocupare al societății. Reforma sistemului de pensii și flexibilizarea pieței muncii de care s a vorbit aici sunt, de asemenea, foarte simpatice, foarte importante, dar, în România, sub supravegherea Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene, s a realizat această reformă, care înseamnă ce demantelarea completă a cadrului legislativ și instituțional de activitate a sindicatelor, dezmembrarea Codului Muncii, dizolvarea, în fapt, a Consiliului Economic și Social și refuzul partenerilor sociali de a mai participa la mimarea așa zisului dialog. Dacă nu căutăm o redresare, un răspuns la aceste frământări, România rămâne doar o parte a statisticii europene și este totuși un stat membru! Aș vrea să cred că ieșim din acest neortodoxism liberal și încercăm să găsim răspunsuri.